virðulegi forseti ég gladdist mjög í hjarta mínu veturinn eða fyrri hluta árshelmings tvö þúsund og fjögur þegar tveir þingmenn sjálfstæðisflokksins mæltu hér fyrir þingsályktunartillögu sem hljóðaði svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna kosti og hagkvæmni þess með tilliti til ferðaþjónustu og almannafræðslu um lífríki hafsins að byggt verði upp á höfuðborgarsvæðinu veglegt sædýrasafn sem yrði í senn lifandi fiskasafn og fróðleiksnáma um lífríki norður atlantshafsins rannsóknir og vísindi verndun og nýtingu fiskstofnanna og umgengni um hafið ríkisstjórnin skili skýrslu til alþingis um kosti og galla slíks safns ásamt kostnaðarútreikningi og tillögu að mögulegri fjármögnun rekstrarformi og eignarhaldi fyrir fyrsta september tvö þúsund og fjögur hvers vegna gladdist sá sem hér stendur ég hef lengi verið áhugamaður um það að við íslendingar kæmum okkur upp svona sædýrasafni safni þar sem fólki gæfist kostur á að sjá skoða lífríkið í hafinu fiska og önnur sjávardýr jafnvel sjávarspendýr söfn af þessu tagi eru víða um heim meðal annars í nágrannalöndum okkar og eru alls staðar mjög vinsæl bæði fyrir skólafólk líka fyrir ferðamenn en einnig eru þau notuð til vísindarannsókna það er ljóst að við íslendingar höfum ekki haft svona safn um margra ára skeið það var einu sinni sædýrasafn í hafnarfirði en því var lokað fyrir mörgum árum og síðan höfum við aðeins haft örlitla sprota af svona söfnum þar má kannski helst nefna safnið í vestmannaeyjum en einnig hafa aðrir reynt fyrir sér í þessum efnum en því miður ekki gengið sem skyldi en ég tel fyrir löngu tímabært að við íslendingar skoðum þessi mál af fullri einurð og alvöru þess vegna gladdist ég þegar háttvirtir þingmenn lára margrét ragnarsdóttir og gunnar birgisson lögðu fram þessa þingsályktunartillögu hér á hinu háa alþingi þessi þingsályktunartillaga var síðan samþykkt þann tuttugasta og sjöunda maí árið tvö þúsund og fjögur lítillega breytt það eina sem breyttist í henni var það að þeim skilafresti sem mælt var fyrir um í tillögunni var breytt hann var lengdur þannig að ríkisstjórninni var falið að skila þessari skýrslu fyrir fyrsta mars árið tvö þúsund og fimm þetta var samþykkt hér á hinu háa alþingi í atkvæðagreiðslu tuttugasta og sjöunda maí tvö þúsund og fjögur af öllum þeim þingmönnum sem þá voru í salnum meðal annars af hæstvirtum forsætisráðherra núv háttvirtur þingmaður halldór ásgrímssyni en líka einnig af þáv forsætisráðherra